Są jednak obszary, w których chcielibyśmy widzieć większe postępy. Sprawą zasadniczą jest tutaj oczywiście ułożenie sobie relacji z sąsiadami.

Mam nadzieję, że konkluzje sprawozdania pozwolą na osiągnięcie postępów w kraju, jakim jest Turcja, i uznanie, że ten kraj nie tylko przemienia się w sferze ekonomicznej, ale również w tych sprawach, które są ważne z punktu widzenia praw obywatelskich i wolności.